Hij knalt met zijn super bazooka iedere maand 60 miljard in de Europese economie. Eigenlijk zoals een soort bodybuilder groeihormonen gebruikt, gebruiken wij dit als financiële groeihormonen. Ongezond, denk ik, want als er niet tegelijkertijd wordt gewerkt aan goede voeding en training van je lichaam dat vergelijk ik dan maar even met de structurele hervormingen